Gospodine predsjedniče, podržavam svaku pomoć koju u ovom trenutku možemo pružiti Ukrajini. Nadam se da se nećemo zaustaviti na ovome i da će naša podrška toj državi postati još sveobuhvatnija. Što se tiče konkretno ovoga prijedloga, smatram da predlaže dobar i konstruktivan pristup koji Ukrajini omogućuje slobodno trgovanje s Europom, čime se ukrajinskoj ekonomiji jamči lakši i brži rast, a time stvaraju pretpostavke za bolji standard ukrajinskih građana. S druge strane, vremensko ograničenje za ovaj režim i određeni sigurnosni mehanizmi čuvaju interese unije i naših građana, što smatram obveznim preduvjetom u odnosima sa svim trećim zemljama. No, trgovinska suradnja mora biti samo prva stepenica. Nadam se da će Europska unija biti ovoliko konstruktivna i u političkoj podršci Ukrajini i ukrajinskom narodu te vidno hrabrija u osudi osvajačkih politika i držim da smo zbog partikularnih interesa u tome podbacili.